Gospodine predsjedavajući, gospodine povjereniče, nakon prošlogodišnjeg napada na mirno okupljanje iranske opozicije u Parizu, tragovi terorističkih djela vodili su prema Belgiji, zatim prema Francuskoj, zatim prema Danskoj. Naravno, radi se o prikrivenim diplomatima koji su zapravo pripadnici obavještajnih službi Irana, a nedavno se taj intenzitet njihove aktivnosti osobito mogao primijetiti u Albaniji zbog toga što tamo postoji dio iranske opozicije. Mi govorimo o terorizmu, ali možemo govoriti i o ponašanju, nedemokratskom ponašanju iranskih vlasti prema prosvjednicima, napadima na prosvjednike, smanjivanju slobode medija, interneta, zatvaranju.

Stoga bi odnos Europske unije prema onima koji su potencijalni počinitelji terorističkih djela, ali i prema Iranu, općenito trebao biti oštriji.